ambele contravenind în mod explicit standardelor OSCE, ca și evaluărilor repetate ale Comisiei de la Veneția în cazuri similare. Mă refer la articolul d, pentru a i da satisfacție colegului Weber.

Săptămâna trecută, vicepreședintele Parlamentului European, domnul Tőkés, a găzduit inaugurarea oficială a unei reprezentanțe a Ținutului Secuiesc, neexistent în România, în Casa Ungară a Regiunilor. Sunt convins că raportul Comisiei de la Veneția, doamna comisar, va confirma existența acestor încălcări și vă întreb atunci ce va dori și ce va putea să facă Comisia Europeană în această direcție? În final, vreau să vă rog, mai ales pe dumneavoastră, deputații germani și francezi, de la Strasbourg, care este simbolul reconcilierii istorice dintre Germania și Franța, simbolul pe care s a construit Uniunea noastră Europeană puteți să acceptați ca demonii naționalismului să fie scăpați liberi în Europa fără a distruge proiectul Uniunii noastre Europene?